Valójában itt a klímavédelem nemzetközi vagy globális aspektusairól van szó. De kérdezem tisztelettel, és képviselő úr véleményét szeretném erről kikérni, hogy nem egyszerűbb azzal az energiával foglalkozni, ami itt adott a föld felszínén?